Esto es lo que decidió por mayoría la Comisión de Desarrollo en su última votación, y en esta negativa hemos sopesado diversas cuestiones, tales como primero, que solo once países participaron en las negociaciones, limitándose por tanto su impacto global, ya que los países de donde proceden la mayoría de las falsificaciones, así como la mayor parte de los países en desarrollo, no son partes del Acuerdo segundo, que tenemos que ir más allá de este Acuerdo y evitar el nocivo impacto que podría tener sobre el acceso a los medicamentos y la salud pública en los países en desarrollo, y también en la Unión Europea. El más que probable impacto negativo del ACTA sobre la salud pública ha sido reseñado y denunciado en innumerables ocasiones por ONG, por el Relator Especial del Derecho a la Salud y por este Parlamento Europeo. El acceso a medicamentos asequibles sigue siendo una prioridad fundamental para las personas de bajos y medianos ingresos en todo el mundo. El ACTA exige a los signatarios promulgar leyes y reglamentos que ponen en peligro la disponibilidad y el acceso a los medicamentos genéricos. Hemos dicho no porque tenemos que asegurar la coherencia de las políticas de la Unión con la política de desarrollo y encontrar otras formas de proteger los derechos de propiedad